Široký diapazón mechanizmov využívaných členskými štátmi na vyberanie poplatkov za používanie ciest od diaľničných známok cez mikrovlnné mýtne brány až po satelitné elektronické mýto je ťažké zosúladiť do uceleného európskeho systému s transparentnými cenami.

Vzhľadom na to, že využívanie tejto technológie môže ingerovať do práv občanov na ochranu súkromia, bude lepšie predbežne usilovať o komplexný systém pre tranzitnú nákladnú dopravu.